Madame la Présidente, chers collègues, nous ne connaîtrons probablement jamais le nombre de décès imputables au Mediator, mis sur le marché pour traiter le diabète et souvent prescrit, en réalité, comme coupe faim.

Ce scandale a bien évidemment servi de catalyseur aux révisions dont nous débattons ce soir, révisions impératives au vu de cette pratique répandue mais risquée de commercialisation de médicaments hors prescription. Les carences de la législation que nous avons adoptée dans ce même hémicycle, il y a tout juste deux ans, sont clairement pointées.

Oui, il est essentiel d'obliger les fabricants à préciser les motifs pour lesquels ils sont amenés à retirer un médicament du marché ou à ne pas renouveler son autorisation.